v tomto prípade, by jednoznačne mali byť posudzované za účasti Európskeho parlamentu. Nepovažujem za koherentné, aby bol Európsky parlament na jednej strane zodpovedný za trestné veci a najmä za predchádzanie a boj s terorizmom a na druhej strane bol vyňatý z prijímania niektorých záväzných protiteroristických opatrení, ktoré sa budú uplatňovať na území Európskej únie.